hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um mannréttindasáttmála evrópu á sextíu og tvö nítján hundruð níutíu og fjögur með síðari breytingum með frumvarpinu er lagt til að fimmtánda viðauki við mannréttindasáttmálann verði lögfestur en ráðherranefnd evrópuráðsins samþykkti hann þann sextánda maí tvö þúsund og þrettán vegna hins mikla málafjölda hjá mannréttindadómstól evrópu hefur endurskoðun á því regluverki sem liggur til grundvallar eftirlitshlutverki dómstólsins staðið yfir um nokkurra ára skeið ráðstafanir hafa verið gerðar til að leysa þennan vanda bæði á vettvangi aðildarríkjanna og evrópuráðsins en einnig innan dómstólsins teknar hafa verið upp nýjar verklagsreglur fyrir dómstólinn breytingar hafa verið gerðar á mannréttindasáttmálanum og aðildarríkin hafa reynt að auka þekkingu og fræðslu um sáttmálann og eftirlitskerfi evrópuráðsins þá hefur verið lögð áhersla á að aðildarríkin leitast við að koma í veg fyrir að þær aðstæður skapist sem leiða til þess að einstaklingar telji sig þurfa að bera mál undir dómstólinn á síðastliðnum árum hafa verið haldnar ráðstefnur um samtíma dómstólsins meðal annars international tvö þúsund og tíu í izmir árið tvö þúsund og ellefu og í brighton árið tvö þúsund og tólf á síðast nefndu ráðstefnunni var gefin út hin svonefnda brighton yfirlýsing sem leggur meðal annars til ákveðnar umbætur á mannréttindasáttmálanum í samræmi við brighton yfirlýsinguna ítrekar viðauki fimmtán ábyrgð aðildarríkjanna á að vernda og tryggja mannréttindi og besta leiðin til að minnka hinn mikla málafjölda hjá dómstólnum sé að tryggja vernd mannréttinda sé þannig heima að ekki þurfi að leita til dómstólsins viðauki fimmtán felur fyrst og fremst í sér ákveðnar túlkunarreglur sem eru teknar upp í formála hans skilyrðum um aldur dómara er breytt og kærufrestur er styttur þá eru gerðar ákveðnar breytingar á skilyrðum fyrir því að deild eftirláti yfirdeild lögsögu sem og heimild dómstólsins til að vísa frá máli sem ekki hefur valdið kæranda umtalsverðu óhagræði er rýmkuð markmið með aldursskilyrðum dómara er að gefa hæfum dómurum kleift að starfa allt kjörtímabilið það er níu ár og efla þannig stöðugleika innan dómstólsins þá eru breytingar á kærufresti úr sex mánuðum í fjóra mánuði í samræmi við kærufresti í aðildarríkjunum jafnframt er talið að vegna þeirrar þróunar sem hefur orðið í samskiptatækni þar á meðal aukin í samskiptum muni þessi breyting hafa lítil áhrif á möguleika einstaklinga til að leggja fram kæru fyrir dómstólnum breytingar á málsmeðferð dómsins eru til þess fallnar að tryggja samræmi í framkvæmd og stytta málsmeðferð virðulegi forseti ég legg til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar og annarrar umræðu